Po obchode so zbraňami a drogami je z ekonomického hľadiska tretím najlukratívnejším nelegálnym obchodom na svete. Táto tzv. moderná forma otroctva je závažným zločinom hrubo zasahujúcim do základných ľudských práv. Lisabonskou zmluvou sa posilnila činnosť Európskej únie v rôznych trestnoprávnych oblastiach vrátane boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Európsky parlament tu ako spoluzákonodarca zohráva dôležitú úlohu. Prax však ukazuje, že aktuálny právny rámec nie je dostatočne účinný a v záujme ochrany ľudských práv je potrebné urobiť ešte viac. Je potrebné prijať preventívne opatrenia zamerané voči samotnému obchodovaniu s ľuďmi. Najväčšiu pozornosť je nutné venovať najmä deťom a ženám ako najohrozenejším skupinám. Musíme urobiť všetko preto, aby sme prispeli k dôstojnejším životným podmienkam potenciálnych obetí tohto zločinu, občanov žijúcich často na periférii spoločnosti.